Señor presidente, quiero agradecer el trabajo del ponente, Gabriel Mato, y de los ponentes alternativos en lo que yo considero una buena propuesta para el próximo fondo de la pesca. Lo primero que quiero decir es que me alegro de oír de todos que demandamos un presupuesto más justo. Por lo tanto, que no se haga ningún recorte a este presupuesto, que es el Fondo europeo más pequeño.

Quiero decir también que es muy importante, sobre todo, resolver algunas cuestiones. Pedía un diputado anteriormente que no se derroche el dinero público. Aquí no se va a derrochar el FEMP actual. ¿Saben por qué? Porque no se puede utilizar.

Y, por tanto, necesitamos hacer grandes cambios. Y esa propuesta trae algunos de ellos, muy importantes e interesantes.

Hay que poner instrumentos útiles y hay que apostar por la innovación, las organizaciones de productores pesqueros, los grupos y también, por supuesto, por la acuicultura.